Valóban riasztó, hogy minden erőfeszítésünk ellenére a munkanélküliség aránya és az államadósságok mértéke egyre emelkedik szinte mindegyik EU s országban.

2009. január 1 jén lépett be az euróövezetbe, és ennek pozitív lecsapódása volt úgy a gazdaságban, mint politikai és társadalmi téren. A lakosság nagy többsége ma is pozitívan érez az euróval szemben. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az euró megtartsa eddigi erejét és presztízsét, és a Parlamentnek segíteni kell a Bizottság és az EKB erőfeszítéseit, hogy ezen a téren ne valljunk kudarcot.